var eins og háttvirtur þingi er kunnugt um undirritaður fjárfestingarsamningur á milli ríkisstjórnar íslands century aluminum og norðuráls helguvík e h f um byggingu og rekstur álvers í helguvík var sú undirritun í samræmi við vilja og lög héðan frá númer fimmtíu og eitt tvö þúsund og níu um þessa heimild til samninga um álverið í samræmi við ákvæði e e s samningsins um ríkisaðstoð hafði fjárfestingarsamningurinn sem og lögin sem samþykkt voru hér á síðasta ári á fyrri stigum verið tilkynnt til eftirlitsstofnunar efta og óskað eftir staðfestingu þeirra á að samningurinn og lögin væru í samræmi við ákvæði e e s samningsins með vísan til þessa var fjárfestingarsamningurinn ekki undirritaður fyrr en niðurstaða esa lá fyrir sem var sama fyrirkomulag og viðhaft var varðandi álverið fyrir austan þann tuttugasta og þriðja júlí síðastliðinn barst stjórnvöldum ákvörðun esa þess efnis að sú ríkisaðstoð sem í fjárfestingarsamningnum felst sé heimil og vel innan marka leyfilegrar byggðaaðstoðar samkvæmt reglum e e s samningsins um ríkisaðstoð í ákvörðun esa frá tuttugasta og þriðja júlí síðastliðinn voru hins vegar gerðar athugasemdir við tvö atriði í fjárfestingarsamningnum og kalla þessi tvö atriði því á lagabreytingar þær sem lagðar eru til með þessu frumvarpi hið fyrra atriði snýr að gildistíma samningsins í lögunum

heimila veitingu ríkisaðstoðarinnar lengur en til tuttugu ára og beri því að miða það tímamark við dagsetningu undirritunar samningsins en ekki þegar framleiðslan hefst kallar sú athugasemd esa því á breytingu á orðalagi í annarri málsgrein fyrstu grein laganna frá því í vor samanber fyrstu grein þessa frumvarps sem hér liggur nú fyrir þinginu síðari athugasemd esa snýr að frávikum frá reglum um stimpilgjald í lögunum er að finna ívilnandi reglur fyrir norðurál helguvík um greiðslu stimpilgjalds bæði hvað varðar byggingu og rekstur álversins sem og endurfjármögnun með frumvarpinu er lagt til að umræddu ákvæði um stimpilgjöld verði breytt til samræmis við athugasemd esa á þann veg að heimild til frávika verði þrengd þannig að frávik frá stimpilgjöldum verði afmörkuð eingöngu við skjöl sem eru gefin út í beinum tengslum við byggingu álversins sjálfs en ekki síðan rekstur þess í framhaldinu samþykki esa á þessari ríkisaðstoð sem hinn undirritaði fjárfestingarsamningur kveður á um er því háð breytingu á þessum lögum lögum númer fimmtíu og eitt tvö þúsund og níu sem lagðar eru til með þessu frumvarpi